hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum um atvinnuleysistryggingar og lögum um málefni aldraðra númer fimmtíu og fjögur tvö þúsund og sex með síðari breytingum mikið hefur reynt á atvinnuleysistryggingakerfið frá því í október tvö þúsund og átta og hefur félags og tryggingamálaráðuneytið ásamt samtökum aðila vinnumarkaðarins fylgst náið með framkvæmd laganna um atvinnuleysistryggingar frá þeim tíma í tengslum við það starf hefur samstarfshópur á vegum ráðuneytisins farið yfir framkvæmd laganna en í hópnum eiga sæti fulltrúar frá alþýðusambandi íslands bandalagi háskólamanna

lögð hefur verið áhersla á að bæta úr annmörkum sem upp hafa komið í framkvæmdinni og hefur félags og tryggingamálaráðherra í því skyni lagt til breytingar á lögunum samtals fjórum sinnum áfram því í nóvember tvö þúsund og átta virðulegi forseti við getum því miður ekki horft fram hjá því að langtímaatvinnuleysi hefur aukist hér á landi en samkvæmt upplýsingum frá vinnumálastofnun frá því í október síðastliðinn höfðu fjögur þúsund sex hundruð einstaklingar verið skráðir án atvinnu í tólf mánuði eða lengur af þeim rúmlega tólf þúsund einstaklingum sem voru að meðaltali skráðir án atvinnu í mánuðinum af þeim sem skráðir voru án atvinnu í lok október var fjöldi þeirra einstaklinga sem höfðu verið skráðir án atvinnu lengur en sex mánuði kominn í rúmlega sjö þúsund eða um fimmtíu og fjögur prósent af heildinni í ljósi þessa legg ég fram þetta frumvarp þar sem lagðar eru til ákveðnar breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar ekki síst til að bregðast við auknu langtímaatvinnuleysi meðal þess sem lagt til í frumvarpinu er fengið bótatímabilsins úr þremur árum í fjögur ár er þá við það miðað að sá sem telst tryggður samkvæmt lögunum og hefur í fyrsta skipti fengið greiddar atvinnuleysisbætur fyrsta maí tvö þúsund og átta eða síðar geti átt rétt á greiðslu atvinnuleysisbóta í tólf mánuði til viðbótar frá þeim degi er þriggja ára tímabili hans lauk enda uppfylli hann áfram skilyrði laganna til greiðslu atvinnuleysisbóta með því að miða við fyrsta maí tvö þúsund og átta er vonast til að unnt verði að ná til sem flestra þeirra sem misstu vinnuna í efnahagshruninu eða aðdraganda þess haustið tvö þúsund og átta en að óbreyttu lýkur þriggja ára bótatímabili margra þessara einstaklinga einhvern tíma á árinu tvö þúsund og ellefu lenging bótatímabilsins mun auka útgjöld atvinnuleysistryggingasjóðs en hins vegar má ætla að útgjöld sveitarfélaganna vegna fjárhagsaðstoðar aukist minna en ella er þá horft til þess að atvinnuleitendur þurfi síður á fjárhagsaðstoð sveitarfélaganna að halda meðan þeir eiga rétt á atvinnuleysisbótum breytingar þessar eru lagðar vegna sérstakra og tímabundinna aðstæðna á innlendum vinnumarkaði og því er gert ráð fyrir að gildistíminn verði tímabundinn til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og ellefu virðulegi forseti í nóvember tvö þúsund og átta voru samþykktar hér á alþingi breytingar á lögunum um atvinnuleysistryggingar sem meðal annars fólu í sér að tveimur ákvæðum til bráðabirgða númer fimm og sex var bætt við lögin ákvæði til bráðabirgða fimm kveður á um að heimilt sé að uppfylltum tilteknum skilyrðum að greiða hlutfallslegar atvinnuleysisbætur á móti skertu starfshlutfalli launamanna og að greidd laun fyrir hlutastarf skerði ekki atvinnuleysisbætur viðkomandi auk þess var sjálfstætt starfandi einstaklingum gert heimilt að taka að sér tilfallandi verkefni samhliða greiðslu atvinnuleysisbóta að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum eins og kveðið er á um í ákvæði til bráðabirgða númer sex við lögin þessum breytingum var ætlað að koma til móts við breyttar aðstæður á vinnumarkaði og var gildistími ákvæðanna því takmarkaður lögum um atvinnuleysistryggingar var breytt í tvígang árið tvö þúsund og níu og aftur á síðastliðnu vorþingi þar sem meðal annars gildistíma fyrrnefndra bráðabirgðaákvæða var breytt og hann framlengdur gildistími þeirra rennur út nú um áramótin samhliða framlengingu á gildistíma þessara ákvæða voru gerðar á þeim efnislegar breytingar meðal annars var sett það skilyrði að til þess að geta átt rétt á hlutabótum samkvæmt ákvæði til bráðabirgða fimm þyrfti starfshlutfall viðkomandi að hafa skerst um að minnsta kosti tuttugu prósent en mætti þó ekki fara niður fyrir fimmtíu prósent starfshlutfall til að ná fram markmiðum í ríkisfjármálum samkvæmt frumvarpi til fjárlaga ársins tvö þúsund og ellefu er í frumvarpi þessu lagt til að starfshlutfall launafólks verði að skerðast um þrjátíu prósent hið minnsta í stað tuttugu prósent áður svo að hlutaðeigandi geti átt rétt á hlutfallslegum greiðslum samkvæmt ákvæði til bráðabirgða fimm í lögunum að öðru leyti eru ekki lagðar til efnislegar breytingar á bráðabirgðaákvæðum fimm og sex í lögunum aftur á móti er lagt til að gildistími bráðabirgðaákvæða fimm og sex í lögunum um atvinnuleysistryggingar verði framlengdur til þrítugasta júní tvö þúsund og ellefu vegna aðstæðna á vinnumarkaði vert er að geta þess að umrædd ákvæði hafa þótt mjög góð úrræði þegar þrengt hefur að rekstri fyrirtækja sökum tímabundinna erfiðleika á vinnumarkaði þar sem gera má ráða fyrir að færri einstaklingar hafi misst störf sín að fullu en ella hefði verið þannig fengu tæplega tólf hundruð einstaklingar greiddar atvinnuleysisbætur í október tvö þúsund og tíu á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða fimm en samtals voru rúmlega tvö þúsund einstaklingar skráðir í hlutastörf innan atvinnuleysistryggingakerfisins í lok október á sama tíma voru rúmlega þrjátíu sjálfstætt starfandi einstaklingar skráðir hjá vinnumálastofnun vegna samdráttar í rekstri þeirra og fengu því greiddar atvinnuleysisbætur á grundvelli ákvæðis til bráðabirgða sjötti í ljósi erfiðrar stöðu ríkissjóðs virðulegi forseti eru í frumvarpinu enn fremur lagðar til breytingar á lögum um málefni aldraðra um heimild til að ráðstafa fé úr framkvæmdasjóði aldraðra til reksturs hjúkrunarheimila á rekstrarárinu tvö þúsund og ellefu slík heimild er nú þegar fyrir hendi fyrir rekstrarárin tvö þúsund og tólf og tvö þúsund og þrettán áætlað er að á rekstrarárinu tvö þúsund og ellefu verði allt að sjö hundruð milljóna króna varið úr sjóðnum í þessum tilgangi þrátt fyrri það mun sjóðurinn hafa til ráðstöfunar rúmar fimm hundruð milljónir til endurbóta og viðhalds á öldrunarstofnunum árið tvö þúsund og ellefu en frá því að ríkisstjórnin samþykkti í október tvö þúsund og níu að hefja samstarf við níu sveitarfélög um byggingu hjúkrunarheimila samkvæmt svokallaðri leiguleið hafa ekki verið teknar nýjar ákvarðanir um byggingu hjúkrunarheimila með framlögum af fjárlögum eða úr framkvæmdasjóði aldraðra virðulegi forseti eins og fram hefur komið hefur þetta frumvarp meðal annars að geyma mikilvægar breytingar á lögum um atvinnuleysistryggingar sem varða hagsmuni margra sem nú standa höllum fæti vegna atvinnumissis í mínum huga er því afar mikilvægt að alþingi afgreiði frumvarp þetta fyrir lok þingsins ekki síst vegna þess að gildistími ákvæða til bráðabirgða fimm og sex er einungis til næstu áramóta og því nauðsynlegt að þingið taki afstöðu til þess hvort eigi að framlengja hann biðjast verður velvirðingar á hve seint þetta frumvarp kemur fram en ég vona að það komi ekki að sök ég ítreka það sem ég sagði áðan að umrædd ákvæði hafa þótt mjög góð úrræði þegar þrengt hefur að rekstri fyrirtækja og ætla má að þau hafi leitt til þess að færri einstaklingar hafi misst störf sín að fullu en ella hefði verið að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar